Vážená pani predsedajúca, dnes počúvame voči štátu Izrael množstvo obvinení a dozvedáme sa z úst našich kolegov a množstvo vyjadrení o hrozných dôsledkoch, ktoré vraj majú izraelské opatrenia na civilné obyvateľstvo.

Kto ste tam boli, viete, že je to neuralgický bod, odkiaľ môžu rôzne nepriateľsky naladené armády poľahky zaútočiť na štát Izrael, a ťažko by bolo odtiaľ sa brániť. Z nedávnej minulosti vieme o prítomnosti iránskych šiítských milícií v Sýrii a o teroristických operáciách Hizballáhu. Je morálne neprípustné, aby Izrael tieto hrozby ignoroval a nepodnikol žiadne kroky na zabezpečenie svojej bezpečnosti a pokoja pre svojich občanov.